Domnule președinte, sunt total de acord cu ce a susținut colega noastră și sunt total de acord și cu ce spun raportorii, însă eu aș vrea să vă întreb, stimată colegă, dacă nu credeți că, totuși, Organizația Mondială a Comerțului trebuie să aibă o altfel de agendă comercială, în așa fel încât, prin intrarea unor țări puternice în Organizația Mondială a Comerțului, să nu se ajungă la o concurență neloială așa cum avem acum de foarte multe ori, de exemplu din partea Chinei, cu intrarea de produse necontrolate?

Nu cote, ci modul de control pentru protecția consumatorului.